Ich bin Ihnen dankbar, auch an dieser Aussprache teilnehmen zu dürfen, weil die Gleichstellung der Geschlechter, Geschlechtergerechtigkeit einer der Schwerpunkte der deutschen EU Ratspräsidentschaft ist. Wir haben uns dazu entschlossen, vor allem zwei Schwerpunkte in den Mittelpunkt der kurzen Präsidentschaft zu rücken. Das ist die nach wie vor massive Ungerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt im Hinblick auf den der im Durchschnitt der Europäischen Union 14,8 beträgt in meinem Heimatland sogar deutlich über 20 Das ist mit unseren Vorstellungen von gleichem Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort nicht vereinbar. Ein weiterer Punkt ist die nach wie vor dramatisch hohe Gewalt gegenüber Frauen. Auch hier wollen wir entsprechende Initiativen unterstützen. Und das führt mich zu dem Thema, das nun schon seit 2017 im Rat liegt, ohne dass es irgendeinen substantiellen Fortschritt gibt. 2017 unter der maltesischen Ratspräsidentschaft von Kommissarin Dalli hat man den letzten Versuch unternommen, bei Women on Board zu einer Einigung zu kommen. Wir alle teilen hier ein gemeinsames Interesse Die gläserne Decke muss zerbrochen werden. Wir haben hier in der politischen Sphäre erhebliche Fortschritte erzielt, aber wir sind auch hier von Geschlechterparität in den Parlamenten noch entfernt.

Wir haben es mit zwei gefährlichen Formen der Segregation zu tun. Das eine ist die horizontale und das andere ist die vertikale Segregation. Es gibt nach wie vor Branchen in unserer Gesellschaft, in der Männer das Sagen haben. Vor allem im Bereich Technologie und Wirtschaft, aber nach wie vor auch in der Wissenschaft und im Mediensektor ist der Anteil von Frauen in Führungspositionen deutlich unterrepräsentiert. Und dann haben wir eine andere Segregation in der Weise, dass Männer nicht bereit sind, in bestimmten Bereichen, die im Übrigen in der Regel deutlich schlechter bezahlt werden, Verantwortung zu übernehmen. Das ist die familiäre Fürsorge, das ist der Gesundheits und Pflegebereich, wo Männer nach wie vor faktisch kaum eine Rolle spielen. Deswegen ist der Punkt Gender Pay Gap so wichtig, weil es in der Regel auch Berufe sind, die deutlich schlechter bezahlt werden. Und da sagen Männer oft Nein, da wollen wir uns nicht engagieren. Sie wissen um die Position meiner Regierung. Ich stehe aber hier nicht als Vertreter der Bundesregierung, sondern ich vertrete hier den Rat. Deswegen sichere ich Ihnen allen nochmals zu, dass wir uns trotz der kontroversen Diskussionen in meiner eigenen Regierung als ehrlicher Makler verstehen, zumal ich Ihnen erklären kann, dass gesetzliche Vorgaben etwas Positives bewirken. Wir haben nämlich im Bereich Führungspersönlichkeiten in der Wirtschaft eine Quote eingeführt, die zumindest dazu geführt hat, dass ein Drittel der Positionen in den Aufsichtsräten von Frauen besetzt werden. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. In den Vorständen, wo es noch keine gesetzliche Regelung gibt, liegt der Anteil leider immer noch bei deutlich unter 10 Insofern hoffe ich, dass wir jetzt auch nochmal durch eine intensive Beratung und auch durch eine Unterstützung des Engagements von Frau Kommissarin Dalli einen großen Schritt nach vorne machen können, damit die Europäische Union auch hier deutlich machen kann, dass sie in Fragen von Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechtergleichstellung Benchmarks auf der internationalen Ebene zu setzen vermag. Und wir als deutsche Ratspräsidentschaft werden hier unserer Verantwortung als Makler und als Brückenbauer im Rat gerecht werden.